virðulegi forseti ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum ráðherra og háttvirtum þingmönnum fyrir ágæta og málefnalega umræðu ég fagna því að við ræðum um aðild íslands að ríkjabandalagi eins og evrópusambandinu og mér finnst að við höfum rætt þetta allt of lítið og við eigum að ræða þetta allt of meira vegna þess að við eigum enn eftir að taka grunnumræðuna það er svo furðulegt að við erum held ég eina þjóðin í evrópu ég hygg að engar aðrar þjóðir hafi sótt um aðild að evrópusambandinu en þær sem eru í evrópu en þær sem eru í evrópu sem hafa háttvirtir þingmenn hlæja menn deila nú um það hvar tyrkir eru en látum það liggja á milli hluta en við fórum hins vegar þá leið að sækja um aðild að evrópusambandinu og nú er ég bara að vísa í ræður tökum bara dæmi í dag ræður nokkurra háttvirtra þingmanna til dæmis forustumanna v g sem sóttu um að fara í e s b en vilja ekki fara í e s b það er bara nákvæmlega ekki hægt það hefur engin þjóð gert síðan tók að vísu síðasta ríkisstjórn sig til af því að menn bara gleyma því og þeir ákváðu bara að hætta því að semja um að fara í e s b ég man ekki eftir því að það hafi nein þingsályktunartillaga verið lögð hér fram að gerður nokkur skapaður hlutur og ég held að þeir aðilar sem þannig stóðu að málum séu reiðastir núna yfir framgangi hæstvirts utanríkisráðherra þetta er alveg fullkomlega séríslenskur veruleiki þær þjóðir sem við berum okkur saman við og hafa sótt um aðild að evrópusambandinu hafa allar tekið umræðu um það hvort það sé gott fyrir viðkomnadi þjóð að vera í evrópusambandinu tekið úttektir og skýrslur og skrifað bækur og reyndar er þetta allt saman til hér á íslandi stefán már stefánsson sem er nú einn færasti evrópusérfræðingurinn sem einhverra hluta vegna er aldrei kallaður til við fjölmiðla þegar við tölum um evrópumál eða mjög sjaldan og ýmsir aðrir hafa skrifað lærðar greinar heilar bækur þar sem þeir fara yfir nákvæmlega það hvað er að gerast í evrópusambandinu auðvitað er ætla aragrúi af erlendum ekki bara fræðiritum heldur bara úttektum og væri ekki gott að byrja á því að ræða þetta

þar koma menn í fullri alvöru fram og segja að við erum að sækja um aðild að evrópusambandinu og ekki aðeins að við séum að leggja í milljarða kostnað út af því sem íslenskir skattgreiðendur auðvitað greiða heldur erum við líka af því að við höfum það alveg á hreinu að þjóðir í e s b í því ríkjabandalagi eru vinaþjóðir okkar við eigum að hafa gott samstarf við þá eins gott og mögulegt er

og við erum bara að kanna hvað er í gangi allt sem liggur fyrir það liggur allt saman fyrir úttektir skýrslur bækur íslenskar erlendar ég held að við ættum að byrja á því að ræða þetta hvað felst að vera í evrópusambandinu nú kallar háttvirtur þingmaður árni páll árnason eitthvað sem ég veit ekki hvernig tengist málinu en hann talaði um noreg ég skal segja hvað gerðist í noregi og hann er orðinn svo taugaveiklaður að hann ætlar ekki að leyfa mér að komast að til að svara hans frammíkalli varðandi noreg í noregi

evrópusambandinu þá segja þeir að þeir mundu aldrei sækja um aðild að evrópusambandinu nema það væri búinn að vera ríflegur meiri hluti fyrir því í mjög langan tíma áður en við mundum um ipa styrkina hér er hæstvirt ríkisstjórn ásökuð um það að við höfum bara misst af einhverjum peningum sem hafa komið af himnum ofan út af einhverri framgöngu

um aðildarviðræður íslands og e s b þar er farið nákvæmlega yfir þessa blessuðu ipa styrki og með leyfi forseta ætla ég bara að lesa upp úr þessu hér segir

og ellefu stuðningurinnskiptist í tvo meginflokka annars vegar skiptingu stjórnsýslu á íslandi og hins vegar undirbúningur fyrir þátt upp í uppbyggingarsjóðum sambandsins ástæðan er sú að aðild að e s b kallar á margvíslega styrkingu stjórnsýslunnar og fyrir liggur að til að ísland geti tekið þátt í stefnum og verkefnum evrópusambandsins til dæmis byggðastefnu e s b þarf að byggja upp þekkingu á stofnunum umhverfis sambandsins svo að árangur náist sem fyrst eftir árið svo tala menn bara eins og þetta séu einhver heppni að við höfum dottið inn á einhverja ipa styrki út af einhverri framgöngu nýrrar ríkisstjórnar þá missum við þær við erum að fá þessa styrki til að undirbúa okkur undir aðild ekki fyrir neitt annað og það er fullkomlega óskiljanlegt

birtist með þeim hætti að þeir sækja um í e s b vilja ekki fara inn og þeir taka við ipa styrkjum fara í verkefni til að undirbúa okkur undir aðild að ríkjabandalagi sem þeir vilja ekki fara inn í svo koma þeir og gagnrýna það að við tökum ekki aðildarstyrkina og höldum okkur að verkefnunum flokkurinn sem skýrt vill ekki vera í e s b reynið að útskýra þetta fyrir einhverjum hvernig þetta gengur upp ég held að það sé kominn tími á það að við ræðum hvað felst í því að vera í e s b og ég held að það sé kominn tími á það að þeir aðilar sem vilja að íslenskt stjórnkerfi sé heltekið og við eyðum beint og óbeint hundrað milljónir og milljörðum í aðildarviðræður útskýri fyrir okkur hví skyldum við fara í e s b

svo það væri nú ágætt að heyra samfylkingu tala öðruvísi en í slagorðum um það ég vildi nú líka af því að mér finnst þessi ipa styrkjaumræða svolítið skrýtin vekja athygli á því að ef menn fara á evrópuvefinn upplýsingaveitu um evrópusambandið og evrópumál þar er til dæmis alveg tekið fram hvað það kostar að vera í evrópusambandinu fyrir ísland

menn bara horfast í augu við það að miðað við þær úttektir sem voru gerðar af íslenskum aðilum þá var kostnaðurinn frá fimm milljörðum upp í sautján milljarða nettó ekki brúttó nettó hér er

og tíu ef menn hafa aðgang að tölvu og internetinu sem ég efast um að háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar hafa þá geta menn auðveldlega með tiltölulega auðveldum hætti fundið þetta ef þeir eru í vandræðum